Równie ważne jednak jest, w mojej ocenie, stosowanie w tym wypadku zasady proporcjonalności ponieważ obowiązki dotyczące załączania informacji i weryfikowania nie mogą być zbyt uciążliwe aby nie ograniczać sprawności europejskiego systemu płatniczego jako elementu rynku wewnętrznego. Chciałbym zwrócić uwagę, że w toku prac w komisji ECON udało nam się poprawić propozycję Komisji Europejskiej w kilku ważnych aspektach. Mam na myśli przede wszystkim harmonizację definicji zawartych w rozporządzeniu z powstającą równolegle dyrektywą w sprawie usług płatniczych. Uważam, że ujednolicenie definicji płatnika, odbiorcy i transferu pieniężnego wprowadza wymaganą od dobrego prawa klarowność i precyzyjność, a z drugiej strony pozwala objąć zakresem rozporządzenia szeroki wachlarz operacji funkcjonalnie podobnych do przelewów bankowych, w tym popularnych poleceń zapłaty, ale także transakcji dokonywanych w oparciu o instrumenty przedpłaty. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że rozszerzyliśmy zakres tzw. informacji uproszczonej, biorąc jednak pod uwagę uwarunkowania wynikające ze standardów SEPA.

Poza wspomnianymi zmianami zaproponowaliśmy także rozszerzenie obowiązków dostawców pośredniczących w usługach płatniczych oraz dodatkowo uszczegółowiliśmy procedury oceny ryzyka i weryfikacji komplementarności informacji dla agentów płatniczych.